Voorzitter, ondertussen 16 jaar geleden werd de euro ingevoerd in 12 landen van de Europese Unie.

Maar blijkbaar is goed weer niet alleen voldoende om het dak te repareren. We moeten ook werkelijk de ladder nemen, op het dak klauteren en aan de slag gaan. Daarom deze oproep, collega's. De economische voorwaarden zijn er, maar wij moeten de politieke moed tonen. Laat ons van het goede weer gebruikmaken, want vroeg of laat steekt de storm weer op. Ieder van ons moet thuis gaan uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we die bankenunie verder afwerken, waarom de eurozone nodig is en waarom de begrotingsregels geen vodje papier zijn, maar cruciaal zijn om dit project te laten slagen.